Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Februarja dva tisoč sedemnajst je bil sprejet Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki se je začel uporabljati prvega januarja dva tisoč osemnajst. Zakon je bilo potrebno sprejeti predvsem zaradi harmonizacije prava Evropske unije. Poleg tega smo bili v letih od nastopa gospodarske krize v Sloveniji priče skokovitemu porastu obsega čezmejnega izvajanja storitev slovenskih podjetij v drugih članicah Evropske unije. Kljub temu da je bil to sicer dober pokazatelj povečane gospodarske aktivnosti, pa so se v kontekstu napotitev s strani slovenskih podjetij občutno povečale tudi zlorabe instituta napotitve ter žal tudi kršenje pravic napotenih delavcev. Takšna gospodarska klima je zato od Slovenije zahtevala tudi določitev podrobnejših pravil za izvajanje Evropske uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti, predvsem v delu, ki se nanaša na izdajo potrdil A ena za napotene in samozaposlene osebe. Poleg tega je Slovenija morala uveljaviti ukrepe, ki preprečujejo zlorabe in kršenje pravic napotenih delavcev. Ker se je v praksi izkazalo, da je del napotitev delavcev iz Slovenije v druge države EU posledica zlorab slovenske in evropske zakonodaje, ki ureja to področje še zlasti v primeru tako imenovanih slamnatih podjetij, v SMC ne moremo pristati na bolj ohlapne pogoje za pridobitev potrdila A ena. Potrdilo A ena namreč dokazuje, da so skladno z evropskimi predpisi izpolnjeni pogoji, da delavec v času napotitve na delo v drugo državo članico ostane vključen v obvezna socialna zavarovanja v Sloveniji. Državni svet z novelo zakona o čezmejnem izvajanju storitev predlaga, da delodajalec ob vlogi za izdajo potrdila A ena namesto kopije pogodbe o izvajanju storitve in kopije pogodbe o zaposlitvi predloži le izjavo o sklenjeni pogodbi. Nadalje predlaga tudi, da se potrdilo A ena izda takoj in ne šele v petih delovnih dneh. Predlagatelj predlagane spremembe utemeljuje s potrebo po odpravi administrativnih ovir, s katerimi se delodajalci srečujejo v postopku pridobivanja potrdila A ena. Ne glede na to, da bi skrajšanje samega postopka izdaje potrdila A ena najverjetneje mnogih delodajalcem olajšalo delo, pa v SMC menimo, da se to pod nobenim pogojem ne sme zgoditi na račun spoštovanja pravic delavcev. Za ilustracijo naj navedem, da je bilo v prvi devetih mesecih letošnjega leta izdanih triindevetdeset tisoč A ena potrdil, pri čemer je bilo največje število ugotovljenih nepravilnosti pri pogodbah o izvajanju storitev, drugo največje število ugotovljenih nepravilnosti pa se nanaša na predložene pogodbe o zaposlitvi. S tem, ko bi potrdili predlagane spremembe, bi dejansko omogočili, da se število teh kršitev še poveča. Kar zadeva petdnevni rok za izdajo potrdila, pa naj spomnim, da je to skrajni rok, kar pomeni, da dejansko delodajalec potrdilo dobi že prej, poleg tega pa je bilo ob sprejemanju zakona s strani zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki je pristojen za izdajo teh potrdil, pojasnjeno, da za preverjanje pogojev za pridobitev potrdila A ena potrebujejo določen čas, takšen rok torej ni bil določen kar tako čez palec. Ena izmed štirih temeljnih svoboščin Evropske unije je prost pretok storitev, vendar pa ne moremo pristati na to, da se prost pretok storitev omogoča in uresničuje na račun spoštovanja pravic delavcev, ki svoje delo opravljajo v drugih članicah Evropske unije. SMC zagovarjamo in se zavzemamo za dosledno spoštovanje delovnopravne zakonodaje. Mnenja smo, da bi predlagane rešitve ogrozile spoštovanje pravic delavcev in to je ključni razlog, da predloga zakona ne podpiramo. Hvala.